Ich glaube, mit der F Gase Verordnung haben wir ein weiteres Mosaikstück auf dem Weg zum Klimaschutz geleistet.

Es war ein schwieriges Stück Arbeit, weil die Vorstellungen sehr weit auseinander gingen zwischen den innovativen Firmen, die sich bereits darauf vorbereitet haben, und anderen Firmen, die davon nichts wissen wollten. Ich glaube, wir haben jetzt auch ein Stück Fortschritt, ein Stück Innovation in der europäischen Wirtschaft.

Wir sehen, dass viele Supermarktketten bei den Kühlanlagen bereits die Alternativen eingebaut haben. Das wird auch bei den Klimaanlagen bald so sein. Und wenn wir zwei Drittel dieser Gase reduzieren, dann ist das schon ein guter Beitrag zum Klimaschutz, der hoffentlich weltweit auch Nachahmung findet. Ich erinnere mich noch an die Debatte über das Wartungsverbot. Da haben wir die kleinen Anlagen und damit auch die kleinen Firmen ausgenommen, haben also einen gewissen Schutz geboten für die, die vielleicht viel größere Investitionen tätigen müssen, ohne dass der Effekt ähnlich groß wäre. Nun, die Sozialdemokraten hätten sich noch ehrgeizigere Ziele im Anhang5 gewünscht, aber man muss sagen, mit zwei Drittel Reduzierung haben wir doch ein gutes Ergebnis erreicht. Ich will auch nochmal auf die internationale Ebene kommen. Ich war ja für das Parlament in Bangkok bei der Montreal Konferenz mit Ihrem Kabinett, Frau Kommissarin.

Es ist nicht überraschend, dass Saudi Arabien dagegen ist und leider auch Indien.